spoštovani, hvala za besedo. Z gospodom ministrom Zajcem, potem ko je Madžarska zaprla meje za odvoz komunalnega blata, vemo, da pač bo nastal problem v Sloveniji, ker pač prevajalci čistilnih naprav v Sloveniji opozarjajo na to, da pač nimajo več možnosti deponije oziroma deponiranja tega komunalnega blata oziroma da bo tudi v roku dveh mesecev zmanjkalo prostora za deponijo tega, komunalnega blata. na splošno tudi to vsesplošni svetovni problem, komunalno blato, ker je pač nastajal oziroma pač je produkt, ob, teh čistilnih napravah, na katere se pač priklopijo na primer že skoraj vsa oziroma vse večji del gospodinjstev, v Evropi oziroma v Sloveniji. v preteklosti naj bi od petdeset procentov pa vse do osemdeset procentov, odvisno od podatkov, tega blata izvozili v tujino. Zdaj pa vem, da, velikokrat se pojavljajo pač ti predlogi oziroma pač, dosti dosti strokovnjakov pravi, da pač je tudi ena opcija sežig oziroma sosežig, jaz pa se s tem ne strinjam oziroma tudi, strokovnjaki, opozarjajo na dejstvo, da obstajajo druge, boljše, alternativne trajnostne in trajnejšne, trajnejše možnosti njegove uporabe, se pravi komunalnega blata. In to je na področju kmetijstva, da se pač predela v, da se pač izločijo te, težke kovine iz tega komunalnega blata pa patogene stvari, pač snovi, potem je se tudi uporablja v gradbeništvu, je opcija, pa tudi kot surovina za pridobivanje nekaterih elementov, na primer fosforja. Zdaj pa mene zanima sledeče. zanimajo me podatki o količinah proizvedenega komunalnega blata na na ozemlju Republike Slovenije za pretekla leta in projekcije za prihodnost. Podatki o načinih njegove uporabe, sežig, sosežig in alternativne rabe tega komunalnega blata po posameznih vrstah rab. zanimajo me tudi podatki o kapacitetah za skladiščenje komunalnega blata. Koliko so te kapacitete zapolnjene in do kdaj bodo zdržale proizvodnjo blata ob predpostavki, da se izvoz popolnoma ustavi. Odlaganje komunalnega blata na na deponijah je od leta dva tisoč devet prepovedano. Od leta dva tisoč trinajst pa tudi, je prepovedana uporaba biološko neobdelanega blata za pripravo umetne zemljine za pokrivanje površin na območju degradiranega okolja, na primer sanacijo opuščenih kamnolomov. Zanima me tudi, ker je pač komunalno blato je tudi surovina, ne le v smislu termične izrabe sežiga in sosežiga, me zanima tudi, ker pač vemo, da na Japonskem recimo v osemdesetih procentih tega komunalnega, blata uporabljajo v namene v gradbeništvu, pa me zanima, koliko komunalnega blata se uporabi v tem okviru tudi pri nas, oziroma tudi, koliko podjetij v Sloveniji se zanimalo za tovrstno rabo tega komunalnega, blata v namene gradbeništva oziroma v gradbeniški, pač. Hvala.